Domnule președinte, în primul rând, aș dori să le mulțumesc pentru munca depusă atât doamnei Paulsen, precum și raportorilor din umbră. Unul dintre principiile de bază ale Uniunii Europene este circulația liberă a persoanelor și a mărfurilor. Este important însă ca pe această piață liberă a bunurilor să impunem standarde înalte de calitate și controale riguroase, inclusiv pentru a ne asigura că bolile animalelor sunt ținute sub control și pentru a preveni astfel probleme de sănătate publică. Vreau să atrag atenția că aproximativ 70 din bolile infecțioase sunt comune, atât la animale, cât și la oameni și că rezistența la antibiotice este o problemă de care trebuie să se țină cont. În acest sens, regulamentul trebuie să prevadă reguli pentru folosirea medicamentelor de uz veterinar pentru bolile listate, dar este necesar să se aibă în vedere și limitarea folosirii antibioticelor, strict pentru cazuri de maximă necesitate. Salut listarea bolilor cu impact semnificativ în anexa la acest regulament, însă măsurile preventive de monitorizare și de control a bolilor nelistate sunt, la rândul lor, esențiale și trebuie avute în vedere de către statele membre.